Veo que el Comisario se marcha, lo cual es verdaderamente deprimente, porque lo que ha dicho él y la solución que ha propuesto en este famoso compromiso que tanto apoya es una solución que es absolutamente contraria a los principios de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

Me gustaría, además, conocer los motivos para apoyar los intereses de países vinculados al charteo o fletamento de buques, como son Brasil, Nueva Zelanda, Australia o incluso los Estados Unidos, cuando el precio a pagar va a ser vaciar el Reglamento

Además, va a fragilizar la lucha que hasta ahora estaba llevando a cabo la Unión Europea en todos y cada uno de los foros internacionales.